Señor presidente, señor comisario, señorías, quisiera simplemente agradecer el trabajo realizado por el ponente, señor Valli, en la preparación de este informe, que reproduce una vieja y larga polémica que venimos manteniendo con el Consejo de Ministros de la Unión. El ponente nos ha recordado muy bien cuáles son las competencias que los Tratados asignan el Parlamento Europeo en lo que se refiere a la aprobación de la gestión, y desde el año 2009 este Parlamento ha venido rechazando sistemáticamente la aprobación de las cuentas anuales, cosa que se va a producir también en lo correspondiente al año

Sí saludamos la buena disposición para encontrar un entendimiento que sea respetuoso de las competencias de ambas instituciones. Mientras tanto, el informe del ponente señala algunos aspectos que se tienen que mejorar. El Consejo no ha presentado cuentas separadas del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión. Los gastos de personal tienen que ser separados por categorías, por sexo, por función, por grado y por competencia profesional. Y es evidente también que tenemos que felicitarnos de los esfuerzos que se han realizado en el marco de consolidar el registro de transparencia de la Unión Europea, que afecta también al Consejo de Ministros de la Unión.